Y es bueno porque es importante reiterar la necesidad de que se proteja a los productores comunitarios de plátano y, entre ellos, a los canarios. Parto de la base de que la conclusión del Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos no es una buena noticia para los productores comunitarios. Y la resolución que hoy debatimos tiene aspectos que, desde el punto de vista agrícola y de protección de los plataneros comunitarios, tampoco son completamente satisfactorios. Ahora bien, soy consciente de que esta propuesta proviene de la Comisión de Comercio Internacional, que tiene unos criterios muy distintos a los que puedo tener yo en algunos aspectos. Por eso valoro lo que tiene la misma de positivo y no lo que tiene de negativo. Es positivo que se ponga fin a tantos años de disputas en el seno de la Organización Mundial del Comercio y, por tanto, que vuelva la tranquilidad a un sector que lo que más necesita es certidumbre y estabilidad en el futuro. Los productores comunitarios pertenecen a regiones ultraperiféricas que tienen enormes dificultades para producir plátanos —de excelente calidad, por cierto— y que no tienen nada que ver con la producción de plátanos de otros terceros países ni en cuanto al punto de vista de costes, ni de mano de obra, ni medioambientales, ni de garantías fitosanitarias, ni de ninguna otra índole. Desde el punto de vista agrario es importante destacar que el Acuerdo es perjudicial para los productores comunitarios. Estamos ante una bajada drástica de aranceles pasamos de 176 euros por tonelada a 114 y, en el caso de los acuerdos con Colombia y Perú, a 75. Por eso, señor Comisario, con todo el respeto, le puedo decir que no creo que sea creíble, porque no es real, que en el año 2006 la ficha financiera del POSEI previera ya esta bajada de aranceles. Ha dicho el señor Comisario que estaba prevista en relación con el Acuerdo de Ginebra tengamos en cuenta que ese arancel es de 114. Nunca pudo prever, en el año 2006, que la bajada del arancel iba a ser hasta los 75 euros, como está previsto tras esos acuerdos. Por tanto, yo creo que deben hacerse las evaluaciones que sean necesarias y se comprobará que es absolutamente necesaria una actualización de la ficha financiera, porque, entre otras cosas, el propio arancel de 176 euros por tonelada ya era bajo para la Comisión cuando se puso en marcha. Por tanto, los productores comunitarios no piden nada que no esté sobradamente justificado, y desde el Parlamento tenemos la obligación de protegerlos la Comisión, también.